Am votat în favoarea raportului colegei Vălean deoarece prezintă propuneri foarte oportune pentru eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor europeni. În calitate de membră a Comisiei PETI, sunt la curent cu principalele preocupări ale cetățenilor cu privire la respectarea legislației comunitare. Atrag atenția asupra referirilor la promovarea drepturilor minorității rome în Europa, prin care documentul de față se alătură strategiei Uniunii în domeniu. Salut totodată menționarea rezoluției privind libera circulație a muncitorilor români, pe care am inițiat o alături de colegii mei, Ungureanu și Marinescu. Consider că era nevoie de includerea acestui subiect în raportul de față, având în vedere și evoluțiile recente privind spațiul Schengen și site ul antiimigranți al PVV.